Gelungen ist es, dass die Kommission aufgefordert wird, bis Ende 2011 eine Mitteilung mit Maßnahmen vorzulegen. Und nun komme ich zum Aber, das Peter Simon ebenfalls schon erwähnt hat Natürlich sollte das Parlament ebenfalls nach Artikel 14 in den Gesetzgebungsprozess eingebunden sein.

Europa allerdings wird auf der Ebene der Kommunen, auf der regionalen Ebene gelebt. Insofern ist es schon sehr erstaunlich, dass gerade die Menschen in den Regionen und die lokalen Entscheidungsträger von der Politik der Kommission oft mit spitzen Fingern angegriffen werden, marginalisiert werden. Mit dem vorliegenden Gemeinschaftsrahmen wird in die Definitionshoheit und die Organisationshoheit der Mitgliedstaaten eingegriffen.